Govorili ste o potrebama olakšica za osobe s invaliditetom. Moje pitanje je slažete li se sa mnom da bi olakšice i pomoć države trebali ići i prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave i komunalnim poduzećima, javnim poduzećima koja zapošljavaju osobe s invaliditetom? Dakle, mislite li da bi gradovi, općine i regije trebali isto tako dobivati